herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og skattanefnd en nefndarálitið er að finna á þingskjali fjögur hundruð fjörutíu og sjö nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ingva má pálsson og guðmund jóhann árnason frá fjármálaráðuneyti frumvarpinu er ætlað að treysta lagagrundvöll álagningar stimpilgjalds vegna tilgreindra skjala er það lagt fram í kjölfar álits umboðsmanns í máli númer fjögur þúsund sjö hundruð og tólf tvö þúsund og sex nefndin ræddi á hverjum skylda til að greiða gjaldið hvíli hverjar tekjur væru af gjaldinu og tengsl stimpilskyldu og þinglýsingar í ljósi tilvísunar frumvarpsins til þinglýsingar nefndin ræddi einnig áform í stjórnarsáttmálanum um afnám stimpilgjalds fram kom að lög um stimpilgjald mæltu ekki afdráttarlaust fyrir um á hverjum stimpilskylda hvíli heldur væri það jafnan komið undir samkomulagi hlutaðeigandi aðila þegar um gjaldtöku samkvæmt frumvarpinu væri að ræða mætti gera ráð fyrir því að gerðarbeiðandi legði út fyrir gjaldinu en að gerðarþoli beri kostnaðinn endanlega þegar um er að ræða lið í innheimtuaðgerðum fram kom að stimpilskylda væri miðuð við útgáfu skjals en í framkvæmd hefði greiðsla verið innt af hendi við þinglýsingu ekki stæði til að breyta þeirri framkvæmd þá kom

nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt lúðvík bergvinsson og birkir j jónsson háttvirtir þingmenn skrifa undir álitið með fyrirvara háttvirtir þingmenn bjarni benediktsson og gunnar svavarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndaráliti rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson birki j jónsson með fyrirvara lúðvík bergvinsson með fyrirvara katrín jakobsdóttir og rósa guðbjartsdóttir